hæstvirtur forseti tilfærsla á málaflokki fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga hefur verið til umræðu og í bígerð í alllangan tíma líkt og málefni aldraðra sveitarfélögin kalla eftir frekari verkefnatilfærslu enda er almenn ánægja með þróun mála eftir að málefni leik og grunnskóla voru flutt frá ríkinu til sveitarfélaganna þannig hefur þjónustan eflst til muna orðið skilvirkari og sveitarfélögin mótað sínar eigin skólastefnur auk þess má horfa til góðrar reynslu akureyrar og hornafjarðar sem hafa sem reynslusveitarfélög annast rekstur málaflokka aldraðra og fatlaðra um árabil það er kominn tími til að fleiri stórverkefni verði færð til eins og málefni fatlaðra um hálft prósent íbúa landsins þarf á sérhæfðri þjónustu að halda vegna fötlunar sinnar þar er helst um að ræða búsetuform liðveislu skammtímavistun og dagþjónustu það gefur að skilja að fötluðu fólki og aðstandendum þeirra væri mikill stuðningur fólginn í því að þjónusta þeim til handa yrði öll undir einum hatti

nærþjónustan auðveldar öll samskipti við tilfærslu á málaflokkum eins og þessum frá ríki til sveitarfélaga mun þjónustan ekki eingöngu aukast heldur tel ég að ýmis tækifæri muni skapast til að brjóta núverandi kerfi upp sumt gerist vissulega sjálfkrafa við flutninginn en það væri mjög spennandi að huga sérstaklega að því hvort leggja ætti meiri áherslu á fjölbreyttari rekstrarform en við þekkjum í dag það geta skapast ýmis tækifæri fyrir fagfólk einkaaðila sjálfstæð fyrirtæki og aðra til að taka að sér í auknum mæli og reka ýmsa þjónustuþætti sem þarna falla undir því spyr ég hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra fyrstu hvar stendur undirbúningur að tilfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga einnig langar mig til að heyra hug hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra til þess að við tilfærsluna verði hugað sérstaklega að fjölbreyttari rekstrarformum á sambýlum og annarri þjónustu við fatlaða en nú er